Monsieur le Président, autant le débat précédent était passionnel et également passionnant, autant celui ci est beaucoup plus consensuel. J'ai le sentiment que nul ne conteste l'efficacité de l'extradition, du mandat d'arrêt européen, de la réduction de la durée de la procédure et donc, en un mot comme en mille, de la lutte contre la criminalité.

Le groupe auquel j'appartiens avait défendu, il y a quelques années, la nécessité de mettre en place des sauvegardes dans l'exécution du mandat d'arrêt européen et je ne boude pas mon plaisir à vous avoir entendue, Madame la Commissaire, cet après midi, évoquer l'amélioration de la procédure avec l'établissement de guides à l'intention des États, ainsi que de guides à l'intention des personnes